Močne obrvi, lesketajoče oči, majhna usta, majhen nos, štrleča ušesa. Rjavi, rjavi kravžljasti dolgi lasje, kodrasti urejene obrvi, polne, polne ustnice, širši nos pa modre, modre lepe oči. Široka usta, srednje dolgi lasje, spominja na Justin Bieberja. Lesketajoč obraz, sijoč obraz, zelene oči, široka usta, dolgi blond, blond rjavi lasje. Široka čeljust, ostra brada, popeštan nos, velika ušesa, močne črne obrvi, črne oči. Srednje dolgi lasje, kodrasti, kravžljasti. Dolgi lasje, prečka, črne obrvi, ozke ozka usta, širši nos. Privihan nos, velike rjave oči, ozke obrvi, urejene, dolgi lasje, rjavi, rdeče ustnice. Srednje dolgi blond lasje, ozke obrvi, velike modre oči, velike, večje ustnice, majhen nos. Srednje dolgi blond razredčeni lasje, plešasti, rjava brada, rjavi brki, širok nos, majhne oči, skupaj, brez obrvi. Širok nasmeh, majhen nos, rjave oči, skupaj, rjave obrvi, kratki blond lasje.